Aujourd'hui, si on ne change rien, on sera à

Toutes les études le montrent. Quelques secteurs potentiellement à risque sont touchés, mais les outils existent et jusqu'à ce jour, les secteurs qui menacent l'Europe d'anéantissement sont les secteurs qui ont gagné dans la politique énergétique européenne. Ils ont gagné des milliards d'euros grâce à la politique climatique européenne.

Selon le baromètre 2010 d'Ernst Young, la Chine et les États Unis sont les pays les plus attractifs pour le développement des énergies renouvelables. Selon une étude récente, parmi les 50 entreprises identifiées comme des leaders mondiaux des technologies vertes, trois seulement sont en Europe, les autres sont en Asie ou aux États Unis. Il faut donc absolument passer à 30 et je finirai en citant Barack Obama Nous pouvons abandonner les emplois du futur à nos compétiteurs ou nous pouvons, comme ils ont déjà commencé à le faire, saisir l'opportunité du siècle. La nation pionnière dans les énergies du futur sera la nation pionnière du XXIe siècle. Il a perdu les élections. Prenons ce leadership en matière de transition énergétique et d'économie nouvelle.